Odporúčanie Rady o nefajčiarskych prostrediach má za cieľ pomôcť členským štátom v úsilí o účinnejšiu ochranu občanov pred tabakovým dymom. Je to v súlade s medzinárodnými záväzkami, ktoré vyplývajú z Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku.

Hovorí sa o kardiovaskulárnych ochoreniach, rakovine a chronických ochoreniach dýchacích ciest, ale menej o znižovaní fertility u mladých žien a mužov. V období demografickej krízy a vymýšľania nových oplodňovacích metód, ktoré sú finančne nákladné, by sme sa mali viac sústrediť na pravdivú osvetu. Začať treba výchovou v rodine, aby sme uchránili naše deti pred negatívnymi dôsledkami fajčenia.